Het is dan jammer dat de politiek zo ontzettend traag is met wetgeving, die zowel voor consumenten als voor het bedrijfsleven de zaak duidelijker maakt.

Ik ben het met de heer Schwab eens dat in de tweede lezing nog eens goed moet worden gekeken naar de verschillen tussen online en offline boeken, want daar zitten nog wat wrijvingen. Uiteindelijk is de consument, het bedrijfsleven en de markt hiermee gebaat. Ik ben blij dat er nu een echte Europese aanpak is die voor alle partijen duidelijk is.